Helaas niet in voetbal, dat is vorig jaar net mislukt, maar Nederland is wereldkampioen in het gebruik van antibiotica in de veeteelt. Geen enkel land ter wereld gebruikt zó veel antibiotica in de veeteelt als Nederland. Dat heeft heel grote gevolgen, niet alleen dat Nederlandse gebruik

Het komt bij mensen binnen via het vlees. 90 procent van het kippenvlees in Nederland bevat resistente ESBL bacteriën en vorige maand is zelfs bekend geworden dat in groenten resistente bacteriën zijn gevonden die via mest en de bodem worden doorgegeven. Voorzitter, dit moet echt veranderen. Een land als Denemarken heeft laten zien dat het kan, dat je met goede, strenge maatregelen met veel minder antibiotica toch een gezonde en sterke veeteeltsector kunt handhaven. De Europese Commissie heeft eerder al aangegeven en vanavond opnieuw, dat zij in november met verdergaande maatregelen zal komen. In 2012 volgen meer concrete uitwerkingen daarvan. Ik wil de Commissie oproepen om echt hoge urgentie aan dit probleem te geven en het niet te laten afhangen van de lidstaten die te langzaam zijn met het nemen van de juiste maatregelen.